Panie prezydencie, drogi Václavie! W 1987 roku podziemne wydawnictwo wydrukowało dwie Twoje sztuki. Utkwiła mi w pamięci okładka rysunek małego, smutnego człowieka, który wydaje się niesamodzielny i niezdolny do życia. Trzyma dwa palce w kształcie litery V.

To był taki wielki krzyk, że każdy człowiek rodzi się wolny i powinien mieć prawo do wolnego życia. To jest także wielkie wyzwanie dla naszego Parlamentu parlamentu wolnych Europejczyków. Niech mi będzie wolno teraz przedstawić krótką prezentację. To będzie film, który przypomni nam, co się działo w Europie 20 i więcej lat temu.